Die andere macht die Idee Europa zum Programm, zur Antwort auf die Herausforderungen europäisch und global unserer Zeit, und sie vereint.

Wir sehen aber auch im Vergleich, welche Blockaden, Einstellungen, Ignoranz wir noch überwinden müssen, um das Vermächtnis Juncker vollständig umsetzen zu können.

Die europäische Demokratie ist mehr als die Summe der nationalen Demokratien und eine Absage an die autoritäre Demokratie. Die EU muss eine europäische Souveränität begründen und zum handlungsfähigen, effizienten, glaubwürdigen Sprecher des Kontinents in der Welt werden.

Beseitigen wir die Einstimmigkeit im Gesetzgebungsverfahren!